Doamna președintă, sunt aici în calitate de coordonator pentru afaceri externe al grupului meu politic PPE. Atât eu cât și colegii mei susținem menținerea sancțiunilor decise de către Uniunea Europeană în ultimii ani la adresa Rusiei. Mai mult, cred că ar trebui să fim pregătiți să introducem și alte măsuri dacă acțiunile lui Putin o vor cere. Reamintesc că aceste sancțiuni au fost hotărâte împreună cu cei mai importanți parteneri politici pe plan internațional ai Uniunii Europene, între care și Statele Unite. S a ajuns la sancțiuni ca urmare a unor acțiuni foarte clare. Doar deputatul de la Frontul Național nu le a văzut, văzuse cu totul altceva. E vorba despre anexarea de către Federația Rusă a Crimeei și e vorba, de asemenea, despre intervenția directă a Rusiei în estul Ucrainei. Repet, doar Frontul Național vede război civil acolo unde e vorba de intervenții foarte clare ale Rusiei. De trei ani și jumătate poziția Rusiei nu s a modificat, Crimeea continuă să fie sub controlul Moscovei, iar acordurile de la Minsk sunt departe de a fi implementate. Pe zi ce trece, în plus, ni se confirmă eforturile pe care le face administrația de la Moscova pentru a submina regimurile democratice dintr o serie de țări din Uniunea Europeană, ultima oară în Spania, apropo de referendumul din Catalonia, dar sunt de asemenea subminate și alte regimuri democratice. În acest context a face un pas înapoi înseamnă a ne pierde credibilitatea. Sancțiunile au desigur un cost. Cele pe care Putin le a introdus refuzând să vină la masa negocierilor îi afectează direct pe agricultorii europeni și consider că agricultorii europeni trebuie susținuți prin toate mijloacele posibile pentru a face față acestor dificultăți create de comportamentul iresponsabil al liderilor ruși.